Elnök úr, tisztelt Barroso elnök úr! Az európai nyelvek egy jelentős részében azt, amikor valami működik működőképes és azt, amikor valami dolgozik, nagyon sokan hasonló kifejezéssel fejezik ki. Most egy olyan pillanatában vagyunk az Európai Uniónak, amikor azt mondhatjuk, hogy back to work Europe, menjünk vissza, dolgozzunk, működjünk. Ennek az alapjait biztosítja számunkra az Európai Uniónak az új szerződése, a Lisszaboni Szerződés, egy nemrég frissen felállt Parlament és a most életbe lépő Bizottság. Itt az ideje, hogy az intézményi vitáknak és az intézményi alapszabálygyártásnak az időszakát magunk mögött hagyva valóban az európai polgároknak a gondjaival és kérdéseivel foglalkozzunk, és erre koncentráljunk. Ez azért alapvető fontosságú, mert vissza kell nyerni azoknak az embereknek a támogatását, akiket ezen az úton elveszítettünk. És tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt Parlament, mindannyiunknak teendője van ezzel kapcsolatban. Nem volt mindig méltó az elmúlt néhány hétnek és a hónapnak az eljárása. Ez a Parlament például az egyik biztosjelöltnek nem biztosította a méltányos meghallgatás lehetőségét. Tehát bíráljuk a Bizottságot, bíráljuk a Tanácsot, dolgozzunk együtt vele, azonban nézzünk néha magunkba is. Az eredmények eléréséhez ezeknek az intézményeknek a szoros együttműködésére van szükség. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt bizottsági elnök, én a pártom nevében is sok sikert kívánok, mert amikor önnek kívánok sok sikert akkor, nem néhány individuális személynek kívánunk sikert, hanem az európai polgároknak. Hogy az európai polgárok szemében Európa valóban végre a munkahelyteremtés, a prosperitás, a fejlődés, a világban való aktív jelenlét példája legyen, a méltányosságé és valóban Európa most már az új alapszabály, a Lisszaboni Szerződés alapján felnőhessen önmagához. Tisztelt hölgyeim és uraim, amikor a komputerem nem működik, lelassul, akkor megnyomom az újraindítás gombot.